La mise en réseau des bureaux Enquêtes et accidents des États membres est une bonne idée, à condition que chacun d'eux continue à relever de la puissance publique pour éviter d'être soumis à la notion destructrice de rentabilité immédiate et maximum. Les délocalisations hors de l'Union des travaux de maintenance, la contrefaçon de pièces de rechange, l'embauche d'équipages low cost comme parfois encore la privatisation du contrôle aérien font peser de graves menaces sur la sécurité.

Elle ne peut se contenter de publier des listes noires et d'organiser des enquêtes sur les crashs. Elle doit frapper les actionnaires des compagnies aériennes qui ne créent pas les conditions de sécurité optimales là où cela leur fait mal. Certes, des accidents sont dus à des erreurs humaines, mais des erreurs qui révèlent à chaque fois les carences de certaines compagnies aériennes en organisation et conditions du travail, en ergonomie, en formation et en qualifications.